Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!

Der zu erwartende Beitritt der fast viereinhalb Millionen Bürger Kroatiens und die unterschiedliche demografische Entwicklung in den Mitgliedstaaten machen eine Neuberechnung der Anzahl der Europaabgeordneten pro Mitgliedstaat notwendig.

Es soll bei den im Vertrag vorgesehenen 751 Abgeordneten bleiben. Die großen Mitgliedstaaten sind bereits unterrepräsentiert, wobei es Staaten wie Frankreich, Großbritannien und Spanien sogar noch mehr trifft als mein eigenes Heimatland Deutschland. Die Bürger der kleinsten Mitgliedstaaten sind überrepräsentiert, wobei sie nach dem Vertrag Anspruch auf mindestens sechs Abgeordnete haben. Es war daher zwingend notwendig, dass es die mittleren Mitgliedstaaten treffen musste. Wir haben uns darauf geeinigt, dass diese nicht mehr als einen Abgeordneten pro Mitgliedstaat verlieren sollen, weil wir wissen, dass sie im Endeffekt mehrere Abgeordnete hätten verlieren müssen, und weil wir daher mit ihrem Einverständnis im Rat gerechnet haben. Denn wir brauchen Einstimmigkeit im Rat für unseren Vorschlag, um dann danach diesem Vorschlag nochmals zustimmen zu können.